Mi auguro che si possa arrivare quanto prima alla loro liberazione. Appena uscito dall'Aula chiamerò il Servizio esterno in modo che si possa avviare immediatamente un'iniziativa da parte europea.